Dat waren verkiezingen die min of meer redelijk gingen, niet geweldig en ook niet naar onze zin qua uitslag.

Daar waren wij helemaal niet blij mee, want wij hadden afspraken met hem gemaakt over de opbouw van zijn land.

Dat wilde dit Huis eigenlijk niet zien. Sommige mensen zeiden Het is heel erg goed dat er een militaire coup heeft plaatsgevonden. En nu zitten wij met dat militaire regime. Ik zeg niet dat het goed was in het verleden. Ik zeg niet dat wij terug moeten naar Mubarak, noch dat wij terug moeten naar Morsi. Maar ik hoor een veranderende toon in dit debat tussen een halfjaar geleden en

Het kan niet zo zijn dat wij, omdat wij bang zijn en wij zijn terecht bang zeggen De vrijheid van de Egyptenaar moet maar weer even wijken, want het was eigenlijk wel gemakkelijk dat mijnheer Mubarak zijn mensen een beetje rustig hield.